virðulegi forseti nú liggur það fyrir að hæstvirtur utanríkisráðherra hefur upplýst okkur um að ríkisstjórnin hefur sagt sitt síðasta orð varðandi icesave málið það sé ekkert tilefni til að taka til máls í þessu máli það hefur verið sagt það sem þurfti að segja með skorinorðum hætti í fyrstu umræðu málsins og síðan ekki söguna meir hæstvirtur forsætisráðherra sagði reyndar að sinn tími væri ekki enn þá kominn hann kæmi kannski síðar og þá mundi hæstvirtur

bát treystir sér ekki til að ræða þessi mál það er að vísu þannig að sumir hæstvirtir ráðherrar hafa setið yfir þessari umræðu lengur og skemur en þeir hafa hins vegar ekki níu treyst sér til að stíga inn í þennan ræðustól til að tjá okkur sínar skoðanir nú hefur þess verið farið á leit að það verði reynt að fá einhvern starfsfrið um þetta mál reyna að komast að einhverri niðurstöðu um það hvernig þessi mál verði rædd það hefur verið óskað eftir því að þingflokksformenn setjist niður áður en atkvæðagreiðslan fari fram og ég vil spyrja hæstvirtan forseta hvort ekki eigi að verða við þeirri ósk